Kryzys to szczególny czas, w którym trzeba wspierać małe i średnie firmy, ponieważ to one tak naprawdę ratują miejsca pracy i napędzają gospodarkę właśnie w okresie kryzysu.